Al contrario, il nostro supporto sarà un'arma per noi, per fare da pungolo alla Sua azione politica. L'abbiamo sentita parlare di un'Europa giusta ed equa, di tutela dell'ambiente e delle donne e dei lavoratori. L'abbiamo sentita parlare di salario minimo orario e dell'obbligo di salvare le vite umane. Bene, l'Unione europea deve prendersi su questo ed altri temi le proprie responsabilità e ad esempio non può più scaricare su un solo Stato l'epocale fenomeno dell'immigrazione. L'Unione europea deve tornare ad essere ciò che era nei progetti dei fondatori, volano di pace, sviluppo e crescita per tutti i paesi europei. Non è stato per tutti così. In Italia la disoccupazione giovanile è alta ed è difficile per un giovane creare una famiglia. E allora, candidata von der Leyen, noi vogliamo che finalmente l'Unione europea assicuri a tutti, agli agricoltori, ai pescatori, agli imprenditori, ai lavoratori, ai giovani e ai cittadini europei tutti le stesse opportunità di sviluppo, ed è per questo che chiederemo un impegno serio e concreto anche per mettere fine allo scandalo dei paradisi fiscali, per un'armonizzazione delle politiche fiscali sul lavoro e per una legislazione antimafia comune molto severa. Se i tanti buoni propositi del Suo discorso diverranno realtà, Lei potrà contare sul nostro appoggio leale, ma se questi si riveleranno invece solo parole, se l'Europa rimarrà quella che ha penalizzato alcune zone come il Sud Italia, Lei troverà nella delegazione del Movimento 5 Stelle la più decisa e feroce opposizione che si possa immaginare.